Hvala lepa. No, saj sem že sam povedal, kako je bilo s, s temi cenami in s cenami najema in kaj je bilo vsebovano, v, v teh aneksih, torej niso avtomatsko ob istem predmetu, dvigovale cene, ampak so se najemala še dodatna zemljišča in dodatne hale. To, kaj je bilo pa rečeno po medijih in, kaj si je Avto Krka dala in kaj so razni ministri povedali, meni ni znano. Pa, Dejstva so taka, kakor sem vam povedal, kolikokrat se je ta cena, zviševala, nazadnje se je po mojih podatkih februarja dva šestnajst na to ceno, ki ste vi povedali devet tisoč osemsto šestnajst evrov, to je edini podatek, ki je, in mislim, da je verodostojen. Hkrati sem vam pa povedal, da bomo, smotrnost najema teh objektov in zemljišč seveda proučili in v kratkem tudi ukrepali. Hvala lepa.